Voorzitter, de Europese Raad werd het niet eens over de toetredingsonderhandelingen met Noord Macedonië en Albanië, en ik zou zeggen gelukkig maar. Vooral dankzij Frankrijk. Er is namelijk geen enkele noodzaak voor verdere uitbreiding van de Europese Unie. Bovendien is het idee van de Britten eruit en de Balkan erin geen goede transactie.

Het geld vloeide naar Roemenië en de corruptie werd erger. De ene politieke crisis na de andere! Turkije is helemáál een brug te ver. Sinds 2004 heeft de Europese Commissie in Turkije een monster gevoed.